Normalmente sono flessibile sui tempi, ma vi prego di rispettarli oggi perché la giornata è molto impegnativa. Dopo questo importantissimo dibattito ne avremo un altro molto importante con il Primo ministro irlandese, poi ci saranno le votazioni, poi ci saranno le colazioni di lavoro, quindi non potremo, né io né i Vicepresidenti che mi sostituiranno, essere flessibili per quanto riguarda i tempi.